Herr Präsident! Ich kann mich der Kritik und der Verurteilung dieser brutalen Massaker nur anschließen und ebenso der Kritik an der UN Mission, dass sie es unterlassen hat, alles zu tun, um diese Massaker zu verhindern. Es ist dennoch zu begrüßen, dass die neu eingerichtete Stelle einer Sonderberichterstatterin zu sexualisierter Gewalt in Kriegen bei der UN, die Frau Wallström bekleidet, diese Verantwortung bereits artikuliert hat, und es bleibt zu hoffen, dass die Verbrechen konkret aufgeklärt werden. In Erinnerung rufen möchte ich, dass wir im Parlament dieses Jahr im Februar eine Ausstellung von Medica Mondiale hatten, die im Ostkongo ein Netz von mobilen gynäkologischen Kliniken unterhält, und eine Frau aus dem Ostkongo bei uns hatten, die sehr viel Schlimmes erlebt hat, aber die dennoch die Kraft gefunden hat, die Frauen dort zu organisieren.

Und sie hat auch gefordert, dass die EU dazu beiträgt, dass Gefängnisse gebaut werden, denn wenn Personen verhaftet werden, können sie nicht festgesetzt werden.